Señor Presidente, he apoyado esta propuesta porque la transparencia hacia los empleados y la participación de éstos en los procesos de planificación vienen bien a todos los procesos de reestructuración empresarial. En primer lugar, porque ayuda a acotar al máximo las soluciones traumáticas y, además, porque permite prevenir los efectos que tendrá, porque permitirá organizar mucho mejor las medidas que deben impulsarse para devolver al mercado laboral a los empleados afectados por las mismas. Finalmente, creo que seguir las recomendaciones a las que se refiere este informe limitará las prácticas fraudulentas, castigará a quienes las practican y penalizará la utilización que algunos desaprensivos hacen de la desgraciada crisis que vivimos para limitar los derechos de los trabajadores. Apostar por estas medidas es apostar por las personas, por su futuro, por sus posibilidades de desarrollo vital y profesional y humanizar un proceso que, en demasiadas ocasiones, olvida que el capital humano es la base del desarrollo inteligente al que aspiramos en la Estrategia Europa